Te bomo začeli z opisom filma, ki sem ga ga imam največ v spominu v zadnjem času, je Bridge of Spies oziroma Most vohunov, ko govori iz časov hladne vojne med Ameriko in Rusijo. Govori o tem, kako so vohuni iz Rusije živeli v Ameriki in so mogli se spopadati s tem, da niso bili odkriti in da so pošiljali informacije, zbirali informacije in pač so živeli svoje življenje normalno v Ameriki, samo pod krinko. Film pa govori o tem, kako je letalo strmoglavilo v Rusiji in na tem letalu so bili ameriški vohuni. In so tako bili zajeti, Rusi so zajeli te ameriške vohune. In so jih želeli iz njih dobiti informacije, ampak te informacije niso dobili, in na koncu filma je bila zgodba o tem, da so menjali enega vohuna, ki je bil v Ameriki zavzet, s temi vohuni v Rusiji, da so obe državi dobile nazaj svoje vohune z namenom, da bi čim manj informacije bilo izpostavljene od drugih držav direktno iz teh vohunov. In se govori zgodba o tem, kako je nevtralna zemlja za to izmenjavo bila takratna razpolovljena Nemčija. In kako so prek tega prišli. Država, ki sem jo nazadnje obiskal, bi lahko bila Velika Britanija. Bili smo tudi na Irskem. Bila je zelo lepa dežela. Bilo je fajn hladno, tako da nisem imel težave z vročino, edino najbolj mi ni bilo všeč, da je bilo pivo pa viski pri njih tako za tri, štiri evre dražje ko pri nas, tako da si kar hitro bankrotiral, če si hotel malo ven iti na pijačo. Imeli smo zelo dobrega vodiča, tako da nam je dosti različne lokacije razkazal, od njihovih zelo starih, gostiln, ko so tudi ene bile po sto let stare gostilne, do raznih, mozaikov in tako dalje. Priprava jedi, ki mi je zelo všeč. najrajši, najbolj preprosta jed, ki jo imam rad, je riž z jajci. Pripravi se tako, da se najprej delno skuha riž, torej, voda, riž se skuha, mogoče malo soli daš zraven, se nato da v ponev in se gor stre jajca in se skupaj spraži in zmelje, da dobiš pol mešanico riža in jajce. In je to bolj ali manj to. Zelo dobra jed, zelo hitra priprava, skoraj nič ne more iti narobe.